En même temps, nous devons soutenir l'opposition syrienne, tout faire pour son unité, son union et son rassemblement, agir pour répondre à la crise humanitaire ce que vous faites et faire la lumière, toute la lumière, sur ce qui se passe en Syrie, comme l'a souhaité et demandé avec raison la Haute Commissaire des Nations unies.

Pour ma part, quand il s'agit de condamner des crimes contre l'humanité, il ne devrait y avoir ni droit de veto, ni blocage, et cela devrait être fait dès la première minute.